C'était hier une réalité sans cesse plus forte, c'est aujourd'hui une nécessité qui doit se mettre en œuvre, en accord avec nos valeurs, en alliant responsabilité et confiance.

Confiance, car dans un État de droit comme le nôtre, nous devons rendre des comptes, c'est l'enjeu de ce rapport Valero qui demande avec justesse un contrôle des exportations d'armes pour une meilleure transparence dans ce secteur. Responsabilité, dans une Europe de la défense qui nous protège, confiance de nos concitoyens dans notre action pour notre sécurité collective, voilà notre message européen d'aujourd'hui.